Señor Presidente, señora Alta Representante, Señorías, quisiera, en primer lugar, felicitar al ponente, el señor Danjean, por el riguroso informe que nos ha presentado un informe que, como decía la Alta Representante, nos brinda la oportunidad de hacer un examen de lo que ha sido en esta legislatura, de lo que es y de lo que debería ser esta visión integral de la política exterior y de seguridad común y, como ella decía, en un momento muy particular de nuestro calendario, coincidiendo con la más profunda crisis que hemos vivido, lo cual, lógicamente, ha detraído esfuerzos en lo que se refiere a la acción exterior. Siguiendo su esquema, los principales desafíos se han producido en nuestro escenario más próximo, en la vecindad meridional, con las crisis de Libia, Egipto y Siria y sus consecuencias regionales e internacionales y, por supuesto, después de la Cumbre de Vilna, con la crisis de Ucrania. Como el ponente es francés, me gustaría citar la opinión emitida recientemente por un profesor del Instituto de Ciencias Políticas de París, que dice que la crisis de Ucrania podría hacer que la Unión Europea encuentre la narrativa y el nuevo impulso que está buscando desde la caída del muro de Berlín. Pero, para ello, necesitamos revisar nuestra política energética en el sentido de una menor dependencia tenemos que progresar hacia mayores espacios en el ámbito de la política de seguridad y defensa para que nuestro poder blando se complemente con una fuerza que sea capaz de responder a una nueva configuración de las amenazas tenemos que trabajar por una revisión del sistema de las Naciones Unidas, en el que una de las potencias con derecho a veto ha venido imponiendo su voluntad, y, señora Ashton, en un ámbito en el que usted ha venido trabajando que la Unión Europea, para ser creíble, tiene que hablar en la escena internacional con una sola voz. Si no, nos vamos a limitar a ser realmente la organización que firma el cheque de los grandes dramas contemporáneos. Solamente sobre estas premisas podremos tener un enfoque integrado en el que las nociones de seguridad, de defensa, de diplomacia, de ayuda al desarrollo, de comercio, de cultura o incluso de civilización se articulen entre sí, se complementen entre sí, para responder a los nuevos retos y amenazas que se configuran a nivel mundial. Y solamente así, señora Ashton, podremos conseguir lo que propone el señor Danjean en su informe, en el sentido de tener un orden multipolar que sea justo, que sea creíble, que sea razonable, que permita defender los principios que nosotros sostenemos de la soberanía, de la integridad territorial de los Estados y, por supuesto, del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Quisiera, aparte de expresar este reconocimiento, señor Presidente, trasladarle todo mi agradecimiento por su disposición permanente al diálogo, así como la de todos sus colaboradores, disposición que hago extensiva no solo a este diputado, sino también a mi grupo político.